í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar segir orðrétt með leyfi forseta gert verður hlé á aðildarviðræðum íslands við evrópusambandið og úttekt gerð á stöðu viðræðnanna og þróun mála innan sambandsins úttektin verður lögð fyrir alþingi til umfjöllunar og kynnt fyrir þjóðinni ekki verður haldið lengra í aðildarviðræðum við evrópusambandið nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu við þetta hefur verið staðið ástæða er einnig til að rifja hér upp hver stefna þeirra flokka sem mynda núverandi ríkisstjórn er með leyfi forseta framsóknarflokkur ályktaði á sínu flokksþingi framsóknarflokkurinn telur hag lands og þjóðar best borgið utan evrópusambandsins ekki verði haldið lengra í aðildarviðræðum við evrópusambandið nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu landsfundur sjálfstæðisflokksins ályktaði svo landsfundur telur að hagsmunum íslands sé betur borgið með því að standa fyrir utan evrópusambandið áréttað er að aðildarviðræðum við e s b verði hætt og þær ekki teknar upp aftur nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu stefna beggja flokka er skýr hag íslands er betur borgið utan evrópusambandsins

aðildarumsókn að e s b hefur ávallt verið mikið hitamál í íslenskri pólitík og umræðan og gagnrýni á allar ákvarðanir tengdar aðild íslands að sambandinu oft tilfinningaþrungin ég bind þó vonir við að umræðan um þingsályktun þessa alla vega batt ég vonir við það verði málefnaleg og byggð á efnislegum rökum og fyrirliggjandi staðreyndum ég tel rétt að fara stuttlega yfir söguna ákvörðun um að sækja um aðild var hluti af samningaviðræðum milli stjórnarflokka fyrrverandi ríkisstjórnar en einungis annar flokkurinn hafði það á stefnuskrá sinni fyrir kosningar að ganga í evrópusambandið skoðanakannanir benda til þess að meiri hluti þjóðarinnar vilji ekki ganga í evrópusambandið andstaða við aðild hefur nánast ekkert breyst frá því að aðildarferlið hófst meiri hluti þjóðarinnar er enn á þeirri skoðun að hagsmunum íslands sé best borgið utan e s b þrátt fyrir að umræða fjölmiðla og þekking stjórnvalda og annarra hafi stóraukist á sambandinu og þjóðin því vel upplýst um hvað er í boði ný ríkisstjórn var kosin með traustan meiri hluta þar sem flokkssamþykktir beggja flokka kveða á um að hag íslands sé best borgið utan evrópusambandsins flokkarnir gerðu með sér stjórnarsáttmála þar sem það er ítrekað að ríkisstjórn framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks vilji standa utan evrópusambandsins kannanir sýna að meiri hluti aðspurðra vill klára viðræður og þær sýna einnig að meiri hlutinn vill ekki ganga í evrópusambandið

máli áfram fyrir núverandi ríkisstjórn aðeins um evrópu og e s b evrópusambandið er í stöðugri þróun eins og við vitum

sambandið hefur í yfir fimmtíu ár verið meginstoð friðar í evrópu og undir regnhlíf þess hafa aldagamlir óvinir orðið bandamenn sem er mjög gott evrópusambandið er eitt mikilvægasta ríkjabandalag heims þegar kemur að viðskiptum og einn af okkar helstu viðskiptaaðilum að sjálfsögðu það skiptir máli að innan þess ríki stöðugleiki hagvöxtur og almennar efnahagslegar framfarir vonum við að sjálfsögðu að svo verði sem allra fyrst það er hagur okkar sem utan evrópusambandsins standa að þar batni efnahagur og hagsæld aukist því að slíkt mun hafa jákvæð áhrif langt út fyrir raðir sambandsins líkt og með hagsmuni og hagsæld annarra ríkja eða sambanda og má þar nefna til dæmis bandaríkin og fleiri viðræður bandaríkjanna og evrópusambandsins eru jákvæðar og mikilvægar þar sem þær munu setja viðmið fyrir viðræður efta ríkjanna við bandaríkin sem líklegast munu fylgja í kjölfarið náist samningar mun það trúlega hafa mikil og jákvæð áhrif fyrir heimsviðskiptin virðulegi forseti það dregur enginn í efa mikilvægi þess að halda áfram sterkum tengslum við evrópusambandið og evrópuríki á þetta hafa ríkisstjórnarflokkarnir ávallt lagt ríka áherslu og á því verður engin breyting nema síður sé ísland og evrópusambandið starfa náið saman á alþjóðavettvangi við veitum hvort öðru gagnkvæman stuðning í mörgum málum evrópusambandið talar jafnvel stundum fyrir okkar hönd þegar sjónarmið fara algjörlega saman

við höfum talað og núverandi stjórnvöld hafa hvergi gefið eftir um það að evrópusambandið eigi að fá stöðu áheyrnarfulltrúa í norðurskautsráðinu svo dæmi sé tekið þannig að við vinnum þétt og ágætlega saman og meðal annars að jarðvarmavinnslu í afríku svo eitthvað sé nefnt þannig hefur sú tillaga sem hér er mælt fyrir engin áhrif á það meginviðhorf ríkisstjórnarinnar að eiga sterk og náin tengsl við e s b við viljum efla þau án þess þó að að sé gert á forsendum aðildarumsóknar nú fyrir skömmu átti ég samtöl við stækkunarstjóra evrópusambandsins stefán füle og nokkra utanríkisráðherra aðildarríkja sambandsins þar sem ég tjáði þeim um ákvörðun ríkisstjórnarinnar sem fyrr ríkti skilningur á þessari ákvörðun og kom meðal annars fram að ísland er velkomið í evrópusambandið þegar og ef við verðum tilbúin til þess á meðan munum við efla okkar tvíhliða samvinnu og embættismenn okkar áttu einnig samtöl á þessum nótum í þessu samhengi vil ég undirstrika að það er margt spennandi og áhugavert fram undan í okkar samskiptum sem ég veit að munu ganga fyrir sig með jafn jákvæðum hætti nú sem fyrr virðulegi forseti heimurinn er miklu stærri en evrópa íslendingar eiga þess kost að stunda viðskipti og starfa með hvaða þjóðum heims sem við náum samstarfi við hvort sem það er innan evrópu eða utan það gerum við á grundvelli alþjóðasamninga og tvíhliða samninga sem gerðir eru á okkar forsendum um leið og við vonum að evrópa rétti hraustlega úr kútnum bíða okkar einnig ný tækifæri í asíu afríku norður ameríku suður ameríku og áfram mætti telja fram undan er að kortleggja enn frekar sóknarfæri íslensks atvinnulífs við munum horfa sérstaklega til þess að efla samband okkar við kanada og bandaríkin og tryggja framgang fríverslunarsamnings við kína stuðla að viðræðum við önnur asíuríki og í skoðun er að fara með viðskiptasendinefnd til suður ameríku en við finnum mikinn áhuga í íslensku viðskiptalífi og atvinnulífi á því að stækka þann heim sem íslendingar geta tekið þátt í með viðskipti að halda því fram að ísland á einhvern hátt einangrist utan evrópusambandsins er í besta falli undarlegt meðan flestöll ríki heims horfa í sömu átt leita að nýjum viðskiptum í öðrum og nýjum löndum og þá ætlar þessi ríkisstjórn að gera það einnig virðulegi forseti nú liggur fyrir vönduð skýrsla hagfræðistofnunar háskóla íslands sem inniheldur efnismikla úttekt á stöðu aðildarviðræðnanna og þróun evrópusambandsins á ýmsum sviðum nokkrir dagar hafa nú farið í umræðuna ekki endilega um skýrsluna og er ekki ástæða til að ég endurtaki það sem hér kom fram í framsögu minni varðandi skýrsluna en það eru þrjú atriði sem þessi tillaga felur í sér í fyrsta lagi að draga umsóknina til baka í ljósi alls þess sem á undan er gengið kemur það ekki á óvart að ríkisstjórnin leggi til að draga aðildarumsóknina til baka margir hafa kallað eftir því að stefnu ríkisstjórnarinnar séu gerð skýr skil og hér er það að gerast í öðru lagi er talað um þjóðaratkvæðagreiðslu það er grunnstefið í stefnu stjórnarflokkanna að komi til þess að til standi að hefja aðildarviðræður á ný verði það ekki gert nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu auðvitað geta svo komið fram þingsályktunartillögur á þessu kjörtímabili eða næsta sem breytir þessu öllu saman frá því að þetta ferli hófst hafa kannanir sýnt að þjóðin vill ekki ganga í evrópusambandið

virðulegi forseti í þriðja lagi hefur verið grunnstefið í málflutningi þessarar ríkisstjórnar í utanríkismálum frá upphafi að styrkja beri og efla tengsl við evrópusambandið og evrópuríki það verður best gert á öðrum grundvelli en innan þess ramma sem aðildarumsóknin veitir það fer vel á því að ítreka þessa stefnu hér og einfaldlega festa hana í sessi með því að alþingi álykti á þeim nótum slík ályktun yrði þá til enn frekari stuðnings mikilvægrar ályktunar alþingis frá febrúar tvö þúsund og þrettán um að efla hagsmunagæslu íslands í evrópusamstarfi sem flutt var af núverandi hæstvirtum forseta alþingis einari k guðfinnssyni virðulegi forseti ríkisstjórnin telur að sú skýrsla sem hér var lögð fram frá hagfræðistofnun ásamt allri forsögu þessa máls og stefnu flokkanna að sjálfsögðu hafi leitt í ljós að best fari á því að mál þetta verði núllstillt af virðingu við evrópusambandið aðildarríki þess og okkur öll allt frá því að ég tók sæti á alþingi og í utanríkismálanefnd hefur mér þótt erfitt að þurfa á fundum með vinum okkar í evrópu að útskýra það hvernig til þessa ferils var stofnað við værum bara að skoða okkur um í búðinni við ætluðum ekkert endilega að kaupa neitt viljinn til inngöngu var hjá einum stjórnmálaflokki sem gerði samning við annan stjórnmálaflokk kjósi menn að setja annað ferli af stað verður það einungis gert með skýrt skilgreindum og ákveðnum hætti líkt og hér er lagt til virðulegi forseti

besta við verðum að taka til hjá okkur sjálfum það liggur ljóst fyrir það verðum við að gera á styttri tíma en það tæki okkur að taka upp evruna hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra vinnur að áætlun um afnám hafta og fullyrði ég að sú áætlun verður og er mun metnaðarfyllri en þeirra sem bíða vilja jafnvel áratugi eftir evrunni með því að ljúka þessu máli með þessum hætti sem hér er lagt til er kominn skýrleiki sem ég hygg þegar rykið hefur sest að flestir þó örugglega ekki allir kunni að meta að því sögðu legg ég til að málinu verði vísað til síðari umræðu og